Deteriorarea relațiilor cu Belarus plasează Uniunea într o situație paradoxală și nedorită, aceea de a avea tensiuni diplomatice cu un stat din vecinătatea sa, membru al Parteneriatului Estic. Însă această stare de fapt se va schimba doar când regimul Lukașenko va înceta politica de reprimare a opoziției și a societății civile. Atitudinea autorităților nu face decât să izoleze țara pe plan internațional. De exemplu, în ultimul raport prezentat de Reporteri fără frontiere, Belarus este inclus pe lista statelor inamice ale Internetului pentru restricțiile de exprimare în mediul online, iar FMI și a anunțat recent refuzul de a negocia un împrumut cu această țară.

Aș fi dorit să o întreb pe doamna Înalt Reprezentant cum putem limita efectele pentru cetățeni, menținând, totodată, linia fermă față de autorități.